Die Aufhebung der Immunität eines Viertels der Abgeordneten der Großen Türkischen Nationalversammlung ist ein weiterer Schlag ins Gesicht der Europäischen Union. Seit Langem schon werden Regierungskritiker als angebliche Terroristen angeklagt, zu langen Haftstrafen verurteilt und damit mundtot gemacht. Und nun droht genau dieses Schicksal insbesondere der kurdischen Opposition im Parlament, die genau so beseitigt werden soll und beseitigt werden wird. Das macht dann den Weg frei für Neuwahlen, für Nachwahlen, bei denen selbstverständlich die AKP die Mandate gewinnen wird, die Erdoğan zur Verfassungsmehrheit braucht. Die Türkei entwickelt sich zu einer Präsidialdiktatur. Das ist ein Drama für das Land, in dem schon längst ein Klima der Angst herrscht. Aber es ist auch ein großes Problem für die Europäische Union, denn wir brauchen eine verlässliche Türkei als Nachbarn, mit dem wir eng zusammenarbeiten können. Aber das Land ist nicht mehr verlässlich. Also müssen wir reagieren. Wir müssen nun endlich und endgültig die Beitrittsverhandlungen ad acta legen.